því að fagna því að hér séu sett fram drög að eigendastefnu en í þessari eigendastefnu kemur fram hvernig ríkið ætlar að standa að rekstri fjármálastofnana sem það hefur eignast í kjölfar hrunsins í stefnunni eða inngangi að henni kemur skýrt fram að grunnur hennar sé að ríkið þurfi að vera trúverðugur eigandi og það sé hafið yfir vafa að ekki séu pólitísk afskipti af daglegum ákvörðunum ég sakna þess reyndar mjög að þetta skuli ekki vera eitt af meginmarkmiðum stefnunnar það er minnst léttilega á þetta í inngangi en þetta ætti að vera meginmarkmið ásamt öðrum ágætum markmiðum sem þar eru upp talin þannig að ég mundi leggja til að þarna kæmi inn þetta sem fjórða markmið eða réttara sagt eitt af þessum fjórum meginmarkmiðum það kemur fram i stefnunni að stjórnir og bankaráð skuli koma sér upp þremur efnum það eru starfskjaranefnd endurskoðunarnefnd og áhættustýringarnefnd nú er því þannig háttað að endurskoðunarnefnd og áhættustýringarnefnd eru forsenda fyrir því að fjármálastofnunin fái starfsleyfi þannig að það er svolitlu púðri eytt hérna í hluti sem raunverulega eru lögbundnir og látið líta út eins og þetta séu einhverjar nýjungar sem er alls ekki jafnframt að starfskjaranefnd í öllum fjármálafyrirtækjum er starfandi starfskjaranefnd eða hafa verið starfandi starfskjaranefnd þannig að þetta er ekki heldur nýjung þá kemur fram að fjármálafyrirtæki skuli koma sér upp skilvirkum ferlum um innra eftirlit og innri endurskoðun það er þannig að í eða eru með yfir tiltekinn fjölda starfsmanna að þá er skylda til þess að vera með innri endurskoðun og það er reyndar þannig að fjármálafyrirtæki fær ekki starfsleyfi nema ferlar og þá skilvirkir ferlar um innra eftirlit og innri endurskoðandi liggi fyrir þannig að nýjungin er kannski ekki jafnmikil og mætti skilja þá kemur að launakjörum og hér verð ég að setja allverulega fyrirvara það er enn og aftur verið að blanda þessari vitleysishugmynd sem flest í kjararáði inn hér í ja nú í þessa stefnu laun bankastjóra fjármálastofnana eða forstjóra fjármálastofnana munu þá eftir þetta takmarkast af launum forsætisráðherra sem eru níu hundruð þrjátíu og fimm þúsund í dag og þessi laun eru ekki og verða ekki samkeppnishæf um það þarf ekkert að deila launastrúktúrinn í bönkunum mun taka mið af þessum hámarkslaunum og leiða til þess að laun í ríkisbönkunum verða ekki samkeppnishæf við einkabankana glitni og kaupþing og þeir munu þá raka til sín öllum bestu starfsmönnunum og það verður þá hratið sem verður í ríkisbönkunum en það er kannski ætlunin hver veit vítin eru til þess að varast þau á sinni og allur launastrúktúrinn í seðlabankanum miðaðist við þau þannig að þar eru mörg lög af stjórnendum og þegar kom að sérfræðingunum varð launastrúktúrinn út af þessum takmörkunum þannig að þar voru borguð laun sem voru á engan hátt samkeppnishæf ekki bara við bankakerfið heldur jafnvel við háskólastofnanir þannig að til þess að laða að hæfa einstaklinga komu upp alls konar undarlegar ráðstafanir það að þeir gátu farið í langskólanám á fullum launum þeir gátu tekið að sér ráðgjöf erlendis á háum launum en haldið samt launum heima við á meðan og alls konar svona furðulegir hlutir komu fyrir sem myndaði ógagnsæi þetta er akkúrat það sem er verið að leggja til hérna ég vara því eindregið við að blanda kjararáði inn í þetta stjórnirnar í nýjum fjármálafyrirtækjum eiga að geta beitt þeim meðulum sem þau telja hæfa á hverjum tíma til þess að laða að hæfa einstaklinga það er verið að takmarka óeðlilega valdsvið stjórnar með þessu þá virðist að stefnumótunin eigi að eiga sér stað utan fjármálafyrirtækjanna en eins og þeir sem eitthvað eru að sér í þessum fræðum fer vel heppnuð stefna þannig fram eða stefnumótun að hún kemur upp í gegnum fyrirtækið starfsmenn eiga þátt í henni annars verður hún marklaust plagg sem enginn fer eftir menn fá ekki stefnu bankans senda í pósti

það er mikilvægt að gera sér grein fyrir að í öllum stjórnum eða öllum fjármálastofnunum eru til starfsreglur stjórnar sem mikil vinna hefur verið lögð í og strangar reglur og lagarammi gilda um marga þá hluti sem eigendastefnan nær til í stefnunni er skýrt kveðið á um að aðskilja beri fjárfestinga og viðskiptabankastarfsemi á því eru kostir og gallar sem þarf að ræða mun betur áður en svo stefnumarkandi ákvörðun er sett fram það þarf að liggja að baki vel ígrunduð ákvörðun um að skilja ólíka starfsemi að innan banka og get ég þar til dæmis bent á plasica lögin í bandaríkjunum sem voru sett hér fyrr á seinustu öld þau gengu of langt í þessum efnum og það er núna mál manna að bankar með blandaða starfsemi hafi komið best út úr núverandi fjármálakreppu enda sjáum við ekki neinn fjárfestingarbanka eftir á wall street og fjárfestingarbanka voru þá með einhæfa stefnu

vel unnin plögg hæstvirtur fjármálaráðherra benti á að það hefði verið gert en þetta er bunkinn sem þessar þjóðir hafa gert og er mun betur unnið en þetta það virðist til að mynda vera að eigendastefnan tilgreini eitthvað hvað á að gerast í framtíðinni en hún á auðvitað að tilgreina hvað nákvæmlega er að gerast í dag til þess að þetta plagg standist tímans tönn til þess að stefnan standist í einhvern tíma að að ryðja út vitleysu eins og kjararáði það þarf að hugsa bankasýsluna mun betur en nú er gert það er gott að hafa í huga að vegurinn til glötunar er varðaður góðum ásetningi